Ja, hvala. Jaz vem, da Desus je vedno zraven in bil je zraven večkrat, ko smo vložili zakon, gospod Jurša je rekel, naj vam zaupamo. Spoštovani gospod Jurša, prvič vložen zakon s štiriindvajsetega drugega dva tisoč petnajst, neprimeren, pripravili bomo sistemske rešitve. Drugič vložen tretjega dvanajstega dva dva tisoč petnajst, neprimeren, odgovor koalicije, sistemske rešitve. Tretjič vložen, četrtič vložen, interpelacijo, vmes smo poslušali, kako bo zakon pripravljen, vložen dvaindvajsetega desetega, zakon je tik pred zdajci. Kako naj vam zaupamo? Zato tudi danes nismo prepričani, da to, kar je prišlo včeraj oziroma danes zjutraj v javnost, kako minister za izobraževanje pripravlja štiri različice, da bo uresničil odločbo ustavnega sodišča, ne verjamemo. Sploh pa ne verjamemo, da bi Desus lahko prevzel vlogo koordinatorja, ker vaša različica amandmaja pri ZOFVI-ju, vladnem, je najbolj kršil odločbo ustavnega sodišča izmed vseh licitiranih predlogov, ki ste jih predlagali, Desus, SMC, ministrstvo in pa SD. Vi ste imeli predlog sto in nič. Veste, o čem govorimo. Najbolj oddaljeni ste bili, tako da prosim da ne, gospod minister, prosim, da Desus ne prevzame koordinacije pri tem zakonu, ker potem se bo zagotovo naredilo to, kar sem že obljubil pri obravnavi zakona, da boste vi prej bivši minister, kot pa bo ta odločba ustavnega sodišča pripeljana živa čez obravnavo v državnem zboru. Hvala.